Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente von der Leyen, finalmente, dopo mesi di litigi e di sgambetti tra le diverse anime che compongono questa maggioranza, abbiamo una Commissione. Purtroppo, nel momento di più grande crisi che vivono le Istituzioni europee, avremo la Commissione più debole, una Commissione che è già nata zoppa e che, dalle sue parole o da quanto ha promesso in questi cinque mesi, sembra anche una Commissione cieca, una Commissione che non ha capito il messaggio dei cittadini europei e che si rifiuta di proporre un approccio radicalmente diverso su quelli che sono oggi i problemi dei nostri

lavoro, pensano a come sostenere i propri salari. il vostro approccio sembra molto ideologico e non vorremmo che questo portasse a un ulteriore svantaggio competitivo per le nostre imprese. L'Europa oggi ha già fatto tanto in termini di riduzione delle emissioni, sono altri, fuori, che devono fare il loro mestiere. Non vorremmo che i vostri provvedimenti su questo tema portino un ulteriore fardello per le nostre imprese e portino un ulteriore fardello per

Orgogliosamente questo gruppo oggi dirà no a chi, con il suo immobilismo, vuole davvero distruggere l'Europa. Il mio suggerimento è rimettetevi in gioco, capite gli errori delle politiche che avete portato avanti nel passato e fate un cambio di marcia, che è quello che chiedono i cittadini europei, altrimenti l'Europa, purtroppo, non avrà futuro.